Sie haben vieles angesprochen, was wir teilen, Frau Bulc Die europäische Luftfahrtindustrie mit 5,1 Millionen Beschäftigten trägt ungefähr 365 Milliarden Euro pro Jahr zum EU Bruttoinlandsprodukt bei. Insofern ist die Bedeutung sehr groß. Wir haben dennoch Probleme mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit das kann man nicht in Abrede stellen. Heute beschließen wir eben, was wir auch als Parlament in dem Luftverkehrspaket vonseiten der Europäischen Kommission erwarten.

Wir wollen Kooperation auf Basis von Fairness und Transparenz.

intern müssen wir zunächst einmal unsere Hausaufgaben machen, um dann international über die Luftverkehrsabkommen verschiedene Ziele zu erreichen.